Mam nadzieję, że wznowione po kilkuletniej przerwie negocjacje handlowe z krajami Ameryki Południowej doprowadzą do wypracowania kompleksowej, obejmującej liczne sektory umowy gospodarczej.

Niestety w obecnej chwili na skutek blokujących działań niektórych członków Mercosuru trudno nawet prognozować termin finalizacji rozmów.

Liczę więc, że najbliższe spotkanie na szczeblu ministerialnym okaże się impulsem do podjęcia konkretnych zobowiązań i dalszych postępów negocjacyjnych, gdyż dotychczasowe tempo prac wydaje się zdecydowanie zbyt powolne. Ze swojej strony chciałbym zwrócić uwagę negocjatorów na kwestie związane z ochroną konsumentów oraz inwestycji, również bowiem od wzajemnego zaufania na tym polu zależy prawidłowa i korzystna wymiana handlowa.